Responde a un mandato especial de este Parlamento Europeo y surge de los trabajos de la comisión que presido, pero, desde luego, debe mucho al impulso que le han propiciado la presidenta de la Comisión CRIM, la señora Alfano, y el ponente Iacolino. En este informe final se recogen algunas recomendaciones que ya figuraban en el informe parcial, varias de ellas dirigidas a perfeccionar el mandato europeo para que este Parlamento actúe como legislador penal contra la delincuencia organizada, contra el blanqueo de dinero procedente de negocios ilícitos y contra la corrupción, armonizando la respuesta penal en estándares comunes y mínimos y estableciendo una penología común que prohíba la licitación pública a cualquier condenado en firme por actos de corrupción. Creo que el primer rendimiento de este informe es haber concienciado a este Parlamento Europeo de que no estamos hablando de un problema italiano, como a menudo se ha pensado cuando hablamos de mafia y delincuencia organizada, sino de un problema europeo, que recorre Europa, que es una amenaza contra no solamente el modelo social europeo, sino contra el crecimiento económico y, más importante aún, contra la buena salud del Estado de Derecho y, por supuesto, de la democracia y la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas. Por eso apoyo también, en particular, la recomendación de establecer una jornada especial, un día europeo de las víctimas de la delincuencia organizada, y de asegurar una respuesta común, contundente, represiva y penal, actuando este Parlamento como legislador penal europeo contra toda forma de corrupción.